Señor Presidente, tras muchas solicitudes efectuadas por el sector y por los diputados del Grupo Popular, la Comisión aceptó modificar el régimen de precios de entrada, para permitir un mejor control aduanero y que los derechos fueran efectivamente pagados. Me temo que dicha modificación, que entró en vigor el 1 de septiembre pasado, no ha servido de mucho en relación con las importaciones de tomates de Marruecos.

Pero la realidad es que durante el pasado mes el precio ha bajado de 42,4 euros, por lo que tendrían que haber abonado unos derechos de 29,8 euros por cada 100 kg. Pues bien, el volumen importado no hace pensar con fundamento que dichos pagos no hayan sido satisfechos. La Comisión nos dice que el control corresponde a los Estados miembros, es verdad, pero la Comisión sí puede controlar tanto los volúmenes de importación como los precios y, fundamentalmente, si se han liquidado los correspondientes derechos. Eso pedimos hoy, una vez más, que se haga cumplir la normativa, que igual que el sector tomatero español —que está pasando por un momento dramático— cumple a rajatabla, se haga igualmente cumplir al tomate de Marruecos.